Der Iran hat den Atomdeal unterschrieben und deswegen haben die EU und die USA die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben, wie wir gehört haben, aber nur zum Teil.

Das ist die aktuelle Position der USA, und Sie haben, wie es gerade schon angemerkt worden ist, im Prinzip nichts dazu gesagt, wie Sie daran arbeiten wollen. Ich frage mich, warum die Amerikaner machen das, und was tun Sie? Das amerikanische Ölunternehmen ExxonMobile kann im Iran einkaufen, und jedes andere Unternehmen, das das tut, verbaut sich damit den amerikanischen Markt. Die USA sind für Freihandel, wir sind für Freihandel, also schlage ich vor, dass die USA aufhören, den freien Handel zu bestrafen, sonst verfestigt sich nur der Eindruck, dass sie nur Freihandel sagen, letztlich aber ihre eigene Vormachtstellung auf Kosten aller anderen verteidigen, so wie beim TTIP.